Señor presidente, en los últimos tiempos las fuerzas extremistas han logrado introducir el discurso del odio en el debate político, que ataca la supervivencia de la democracia. Es un clima de odio prefascista que va de Francia a Hungría, de Polonia a Eslovaquia, de Italia al Estado español, y que, como dice el comisario, no tiene fronteras políticas ni fronteras internacionales.

Lo sabemos bien quienes defendemos la pluralidad desde opciones políticas democráticas y somos atacados en la calle o en las redes de comunicación día tras día en el ejercicio de nuestro cargo público.

Lo saben también los cargos electos insultados por palabras machistas, fascistas, intolerantes, con mensajes degradantes y que minusvaloran la tolerancia. Por eso, no nos podemos quedar de brazos cruzados mientras esto sucede y debemos exigir que nuestras ideas sean libres. Y en este Parlamento también debemos tener una responsabilidad enorme. No sirven ya declaraciones vacías, sino acciones para no callar delante del discurso del odio. Una cosa es la libertad de expresión, como dice el comisario, y otra es permitir en esta Cámara discursos que incitan a la violencia, como se escuchan tantas veces en este Parlamento Europeo, en esa parte de la Cámara. Y sigan permitiendo estos discursos que el resultado lo tendrán en las siguientes elecciones europeas.